do karygodnej sytuacji, czyli prześladowania chrześcijan, w tym wypadku w Egipcie i w Syrii.

54 potępiamy przemoc ekstremistów wobec mniejszości, w tym wobec społeczności koptyjskich chrześcijan, a w art. 56 potępiamy prześladowania chrześcijan i pozostałych mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie.

100 milionów chrześcijan jest prześladowanych z powodu swojej wiary, co sprawia, że to chrześcijanie są najbardziej prześladowaną i dyskryminowaną grupą wyznaniową na świecie. Chrześcijanie są mordowani, według innych danych, co 5 minut na świecie dochodzi do zabójstwa chrześcijanina.